En réalité, cette accession à l'indépendance a été soutenue par toute la communauté internationale à la suite d'un traité de paix de 2005, le Comprehensive peace agreement qui mettait fin à une guerre civile interminable au Soudan, qui avait enflammé toute la région.

C'est un État qui ne va pas très bien.

il n'y a pas de diversification de l'économie.

Il y a des exécutions extrajudiciaires, de la torture, des viols de populations, du harcèlement des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. De plus, il y a un vrai problème de langue puisqu'il y a 60 langues et idiomes différents et que l'anglais est la langue officielle, alors que le peuple ne le comprend pas. Ce rapport est un rapport de recommandation parce que, si ce pays saute, c'est toute la corne de l'Afrique qui, à nouveau, est déstabilisée et rentre en guerre.

Je voudrais dire que, aujourd'hui, l'Union européenne a investi 830 millions au Soudan du Sud, ce qui est énorme. 830 millions, c'est presque 1 milliard et nous n'en parlons pas dans cette enceinte. Voilà un pays qui doit aller vers une transition démocratique. Nous devons continuer à l'aider mais nous devons aller vers plus d'éducation, plus d'infrastructures et de la bonne gouvernance, ainsi qu'être les amis du Soudan du Sud, mais aussi le guider plus fermement dans la voie d'une gouvernance qui serait exempte de la corruption qui règne actuellement.